forseti vil tilkynna að með bréfi dagsettu sjöunda október hefur forseti óskað eftir því við fjárlaganefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd fjárlaga janúar til ágúst tvö þúsund og tíu einnig hefur forseti með bréfi dagsettu sjöunda október síðastliðinn óskað eftir því við menntamálanefnd að hún fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um framkvæmd þjónustusamnings við menntaskólann hraðbraut þetta er í samræmi við reglur um þinglega meðferð skýrsla ríkisendurskoðunar sem forsætisnefnd samþykkti tólfta febrúar tvö þúsund og átta